hunda og ketti í hrísey og hefur stöðin verið starfrækt þar síðan margir hafa orðið til þess að gagnrýna staðsetningu stöðvarinnar vegna þess viðbótarálags fyrir dýrin sem flutningur frá keflavíkurflugvelli til hríseyjar veldur og þann kostnaðarauka sem flutningnum fylgir hins vegar hefur einangrunin sannað gildi sitt og ekki hafa komið upp sjúkdómar í gæludýrum hér á landi sem rekja má til innflutnings gæludýra frá því að stöðin tók til starfa ýmsir einkaaðilar hafa í gegnum árin sóst eftir að fá leyfi til að reka einangrunarstöðvar fyrir gæludýr og með lögum númer hundrað sjötíu og fimm tvö þúsund um breytingu á lögum um innflutning dýra var landbúnaðarráðherra heimilað að fela einstaklingum fyrirtækjum og félagasamtökum rekstur einangrunarstöðva með reglugerð númer fjögur hundruð þrjátíu og tvö tvö þúsund og þrjú voru síðan skilgreindar þær kröfur sem gerðar eru um útbúnað einangrunarstöðva fyrir hunda og ketti og hvernig skuli staðið að veitingu rekstrarleyfis fyrir slíkar stöðvar landbúnaðarráðherra veitir leyfi slíkra stöðva að fenginni umsögn yfirdýralæknis nú hefur einkaaðila í höfnum á reykjanesi verið veitt leyfi til reksturs einangrunarstöðvar fyrir hunda og ketti og tók stöðin til starfa fyrsta desember síðastliðinn í framhaldi af því hefur verið ákveðið að landbúnaðarráðuneytið hætti afskiptum af rekstri einangrunarstöðvarinnar í hrísey óskað hefur verið eftir heimild í fjárlögum næsta árs til að selja stöðina eins og kunnugt er hér í þinginu óeðlilegt þykir að gefin sé út opinber verðskrá fyrir þjónustu einangrunarstöðva fyrir hunda og ketti eftir að ríkið hefur dregið sig út úr slíkum rekstri hæstvirtur forseti að lokinni þessari umræðu legg ég til að málinu veðri vísað til annarrar umræðu og landbúnaðarnefndar